Hvala, gospod predsednik, za, predsedujoči, za besedo! Spoštovane gospe poslanke in gospodje poslanci! Sem sicer v nekoliko nenavadni vlogi, vendar moram korektno predstaviti, predlog Državnega sveta, ki, kot veste, je bil oblikovan v prejšnji sestavi, moj kolega, doktor Božič je bil glavni pobudnik tega predloga. Gre, preprosto povedano, za dilemo, ki se, je odprla v, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje, izobraževanja, to se pravi, ključnem zakonu, ki, na katerem temelji delovanje našega izobraževalnega sistema, in sicer vprašanje tega, kakšna je povezava med delovno obveznostjo, ki jo sicer opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih, kot za vse ostale zaposlene v tej državi, in neko posebno določbo, ki dopolnjuje pogoj za polno zaposlitev, to pa je učna obveznost. Skratka, edino učitelji v tej državi imamo dva pogoja, ki morata biti izpolnjena, zato, da, je nekdo polno zaposlen. To je učna obveznost, ki je različna v osnovnih, srednjih šolah, glede na vrsto, pač, pedagoških praks. Praksa, teorija, karkoli. In seveda to razmerje do, do polnega delovnega časa, štirideset ur. Zato je Državni svet predlagal, da se trije členi, ki to opredeljujejo, stodvajseti, stoenaindvajseti in stodvaindvajseti člen Zakona o organizaciji, financiranju vzgoje izobraževanja, pojasni na način, ki bi povedal, da je ključna naloga učiteljev, učiteljic njihova pedagoška obveznost. Vse naloge, ki so opredeljene v zakonu, v stodevetnajstem členu, pa posledica tega tega temeljnega dela, temeljnega poslanstva in zaradi tega ni potrebno, da se ta dodatna dela natančno opredelijo. To je bilo bistvo te, razlage, ki jo predlaga, Državni svet kot avtentično razlago. Do te, to da, do tega, odločitve je prišlo takrat, ko je bila debata o prisotnosti na delovnem mestu, štirideseturne prisotnosti na delovnem, mestu učiteljstva zelo aktualna v naši državi. Naj zgolj pripomnim, da v Evropi ni nima nobena država obvezne prisotnosti na delovnem mestu štirideset ur, razen Bolgarije, ker so bolgarski učitelji morali še dodatno delati izven šole, pa so jim potem določili to prisotnost. Hvala lepa.